Ich bedauere, ich kann niemandem zu diesem Bericht gratulieren, weil dieser Bericht leider Gottes die Realität in Europa ignoriert. Obwohl in der Eurozone bereits jeder fünfte Jugendliche arbeitslos ist in Griechenland jeder zweite sollen Flüchtlinge nun Anspruch auf Arbeitserlaubnis bekommen. Dabei handelt es sich um unqualifizierte oder weitgehend unqualifizierte Personen, die zum großen Teil aus wirtschaftlichen Erwägungen nach Europa strömen.